Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav , spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani minister, ministrica, vsi ostali prisotni. gospod minister. Problematika mariborske knjižnice je vsem zelo dobro poznana. Tudi vam. O tem sem vam pravzaprav že večkrat tudi govorila. Vmes, ko te problematike še nismo rešili, se v Mariboru menjalo že kar nekaj županov. Že več let se torej odgovorni trudijo zagotoviti potrebna sredstva za obnovo. Kar smo pa sedaj v procesu sprejemanja proračuna dva dvajset-dva enaindvajset, vas zato sprašujem, prvič. Ali si lahko Mariborčani obetamo, da bomo do sodobne knjižnice, ki bo seveda skladna z vsemi normativi , vendarle prišli? Da bomo vsaj malo podobni tistim mestom, ki jo že imajo v Sloveniji, in sicer lepo, sodobno, urejeno knjižnico. Drugič. Ali obstaja možnost, da se tako imenovana knjižnica spremeni, v navednicah, večnamenski center, ki lahko meščanom ponudi kvalitetno preživljanje prostega časa in kjer ob enem domuje tudi knjižnica. Tretjič . Ali morebiti razmišljate tudi o kakšni drugi, cenejši ali pa bolj sprejemljivi rešitvi? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite.